Plusieurs régions d'Europe, comme la mienne, engagent actuellement une réflexion visant à réformer leur politique d'attribution des logements sociaux afin d'éviter les phénomènes de ghettoïsation et de regroupement des groupes sociaux défavorisés dans les mêmes immeubles et les mêmes quartiers. Votre décision va à l'encontre de cette politique de rééquilibrage social et de nécessaire mixité sociale. Monsieur le Commissaire, il n'est pas juste que la Commission empêche les États membres de mener des politiques de mixité sociale.